herra forseti ég reyndi nú eftir fremsta megni í minni ræðu hér áðan að vera tiltölulega hupplegur við samfylkinguna en það er bersýnilegt hverju maður á von ef það er reynt og ekki meira um það að segja háttvirtur þingmaður róbert marshall sagði hér að það væri engu líkara en að vinstri hreyfingin grænt framboð væri á móti sjúkdómum allt svo þetta er að sjálfsögðu ekki þannig háttvirtur þingmaður en að sjálfsögðu verður að greina sjúkdóminn sjálfan vegna þess að hér er í raun um ákveðinn lífsstílssjúkdóm að ræða sem við erum að súpa seyðið af íslendingar þá verður að greina það hvernig við höfum farið með þjóðarlíkamann á undanförnum árum ég var að reyna að draga það sérstaklega hér fram í minni ræðu að við hefðum farið hér

það hefur verið ákveðin græðgisvæðing í samfélaginu eins og hún er stundum kölluð dramb misskipting þetta er sú stefna sem sjálfstæðisflokkurinn hefur boðið upp á þetta er neyslan sem hann hefur boðið þjóðarlíkamanum upp á og þess vegna segi ég það að þetta er ákveðinn lífsstílssjúkdóm til þess að takast á við þann vanda sem við er að etja verða menn að vita í hverju sjúkdómurinn felst og það er það sem við höfum verið að reyna að gera ég tel að það sé ákveðin nauðhyggja sem felst í því að segja að við eigum engra annarra kosta völ en þessara það eru ýmsar lækningaaðferðir til og það hefði læknirinn sem var í sambandi við háttvirtan þingmann átt að geta upplýst hann um að það væru alls konar lyf í boði það væru alternatífar aðferðir til þess að takast